Die Verhandlungen zu ACTA sind nun mehr oder weniger beendet. Der Vertragstext in seiner jüngsten Fassung liest sich bereits wie geltende Gesetzestexte einzelner Mitgliedstaaten. Folglich wird sich durch ACTA die bestehende Rechtslage in Europa kaum verändern. Ziel des Abkommens war es ursprünglich, die Rechtsdurchsetzung zu verstärken. Gezielte Lösungen lese ich dafür aber aus dem Vorschlag nicht heraus. Vor der Veröffentlichung wurde bekannt, dass die strittigen Punkte gestrichen worden seien. Die vorliegende Fassung zeigt mir allerdings keine hinreichende Berücksichtigung der gegensätzlichen Interessen.

noch ist bei der Vernichtung rechtsschutzverletzender Produkte eine Notwendigkeitsprüfung vorgesehen.

Unter diese letzten Punkte fällt aber auch der Anwendungsbereich des Abkommens. Dieser sollte doch festgelegt werden, bevor man mit der Ausformulierung des Inhalts beginnt. Vielleicht gäbe es dann auch zweckmäßige Lösungsansätze im Vertrag.